Hvala za besedo. Zoran Poznič izhaja iz umetniškega poklica. Magistriral je s področja videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Trenutno je direktor Zavoda za kulturo, Delavski dom Trbovlje, ki ga je prevzel leta dva tisoč osem. Pod njegovim vodstvom je trboveljska kultura stopila v novo obdobje, vzpostavil je novo vizijo mesta skozi sintagmo "Trbovlje - novo medijsko mesto", v okviru katere se združujejo kreativni potenciali ožje in širše skupnosti in se povezujejo v globalne trende na področju novih medijev. Kandidat ima veliko podporo lokalnega okolja, kar je zelo pomembno, saj prihaja iz regije. Omenjajo se zlasti njegove operativne sposobnosti in pripravljenost za kontinuirano delovanje in nadgradnjo obstoječega. Ima tudi posluh za delavske pravice. Kandidat se je četrtega februarja dva tisoč devetnajst uspešno predstavil na parlamentarnem Odboru za kulturo. Odbor je izdal pozitivno mnenje. Zoran Poznič kot kandidat za ministra za kulturo je v vseh pogledih na zaslišanju nastopil tudi v skladu s temeljnimi programskimi smernicami Levice, za katere si prizadevamo. Izrazil je voljo in pripravljenost tudi kar zadeva vsebine, ki jih v polju kulturne politike prinaša koalicijski sporazum, in sicer na vseh njegovih točkah. Glavne kvalitete kandidata po našem mnenju so, prvič, da prihaja iz kulture, torej iz umetniškega poklica; potem dolgoletno aktivno deluje v kulturni sferi, odlično pozna razmere; prihaja iz regije, zavzema se za decentralizacijo kulture; premore odlično senzibilnost za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi; je izurjen organizator, operativno sposoben in izkušen praktik in ima osebno prezenco, ni pristaš elitizma v kulturi. Kandidat podpira delovanje nevladnih organizacij v kulturi, neinstitucionalno in neodvisno kulturno produkcijo. Tu je potrebno izboljšati razpisne mehanizme za sofinanciranje projektov in programov v kulturi. Potrebna je tudi reforma področja razpisnih mehanizmov in delovanja razpisnih komisij in upoštevanje mnenja Nacionalnega sveta za kulturo. Koalicijska pogodba govori o podporu o podpori razvoju slovenskega jezika v digitalnem okolju in tu je kandidat dobro podkovan. Ravno tako se zavzema za ukrepe na področju evidentiranja, dokumentiranja in ohranjanja in digitaliziranja umetniške dediščine. Koalicijski sporazum predvideva sprejem Zakona o kulturnem evru in videti je, da kandidat to jasno podpira in načrtuje delovanje na tem področju. Koalicijska pogodba določa sprejem MPK do leta dva tisoč dvajset in tudi tukaj si je kandidat zadal časovnico za sprejem MPK do konca leta dva tisoč dvajset. Za razvoj kulturne politike in zakonske regulative je nujna vzpostavitev strukturiranega civilnega dialoga z NVO-ji na področju kulture. Kandidat obljublja vzpostavitev mehanizmov civilnega dialoga. Treba se je končno lotiti izdelave definicije profesionalnih NVO-jev in ljubiteljskih NVO-jev ter zapisati definicijo poklicnih NVO-jev v krovno zakonodajo. Potrebni so ukrepi za dvig socialne varnosti samozaposlenih v kulturi. V rebalansu za leto dva tisoč devetnajst Ministrstvo za kulturo ni predvidelo povišanja za program Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi, čeprav je podpora razvoju NVO-jev navedena kot prioriteta v koalicijski pogodbi, kot NPK. Potrebni so ukrepi v smeri uvedbe stopenjskega in progresivnega cenzusa za samozaposlene, ureditev področja sistematizacije delovnih poškodb na področju kulture in poklicnih bolezni, beneficiran delovni staž za umetniške poklice, na primer dramski igralci, predvsem pa baletniki. Potrebni so ukrepi za izboljšavo podpornih ukrepov za kulturne delavce, na primer pogoji za pravico do plačila prispevkov za samozaposlene v kulturi iz proračuna, kulturniške žepnine, umetniške rezidence in tako naprej. Ukrepi na področju štipendijske politike v kulturi, namreč štipendije ne bi smele biti generacijsko zamejene. Kandidat se zavzema za zvišanje sredstev za knjižnice, nakup gradiva in informacijskih baz. Za nakup knjižničnega gradiva in samo delovanje knjižnic država nameni vedno manj denarja, kar je nedopustno, saj to ovira razvoj in dostop do znanja. Skrajno kočljivo je vprašanje gradnje NUK dve. Plečnikova stavba NUK je bila načrtovana za dvesto sedemdeset tisoč knjig, sedaj pa hrani več kot dva cela sedem milijona enot različnih vrst gradiva. NUK dve se načrtuje že od leta tisoč devetsto sedeminosemdeset. Potrebni so tudi dodatni ukrepi za zaščito slovenskega jezika v širši kulturni sferi, glede na invazivno rabo angleščine v vseh porah življenja, tudi v kulturi. Ravno tako je treba ohraniti narečno bogastvo in raznolikost slovenskega jezika. Ena ključnih nalog, ki čaka ministra za kulturo, pa je novi Zakon o medijih. To mora vključevati varovala pred sovražnim govorom, ki se je razpasel do vseh skrajnosti. Pereče je področje lažnih novic in sovražnega govora v medijskem diskurzu in v javnem diskurzu. Problem je slaba praksa določenih medijev in uredniške politike, ki krni osnovno človekovo pravico do informiranja. Glede na potvarjanje vsebin, ideologizacijo, spodbujanje nestrpnosti, lažne vesti, sovražni govor je nujno, da se zameji podeljevanje novih frekvenc radiodifuznim medijem, ki širijo sovražni govor in lažne vesti. Kultura ni tržna niša in gospodarska dejavnost s ciljem ustvarjanja profita, zato ne more slediti samo ekonomskim interesom. Menimo, da se mora kultura decentralizirati, hkrati pa mora kulturna politika uresničevati potrebe vsega prebivalstva, mora pa biti tudi dostopna za vse socialne skupine in vse sloje prebivalstva u naši družbi. V poslanski skupini Levica predlaganemu kandidatu Zoranu Pozniču za ministra za kulturo ne bomo nasprotovali.